Pokud jde o evropskou politiku zaměstnanosti, chci konstatovat, že v době před krizí dosáhla míra zaměstnanosti historicky nejvyšší úrovně, která kdy v Evropě existovala. To signalizuje určitým způsobem vliv evropské politiky zaměstnanosti na pracovní trh. Pokud jde o Vámi zmiňované dílčí otázky, které se týkají systému sociálního pojištění a sociálního zabezpečení ve smyslu Smlouvy o ES, tyto systémy jsou součástí národní odpovědnosti.